A roma közösségek ma Európában olyan specifikus problémákkal küzdenek, amelyek megoldása óriási erőfeszítéseket követel az Uniótól, a tagállamoktól és a roma közösségektől is. A munkanélküliség, az oktatás és a munkaerőpiacon szükséges készségek sokszor teljes hiánya, illetve az ehhez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés rányomja a romák európai jövőjére is a bélyegét. A hátrányos megkülönböztetésük ellen akkor tudunk küzdeni, ha megszüntetünk az Unió területén minden olyan áldatlan állapotot, mint például, hogy egyes tagállamok tagadják az országuk területén létező kisebbségek létét, sőt, vannak olyan tagállamok, ahol a kisebbségeket sújtó kollektív bűnösség törvénye van életben.

Olyan programokat is kell finanszírozni, amelyek hozzájárulnak a roma közösségek társadalmi befogadásához. Ennek útja az oktatás és a munkaerőpiacra való belépés elősegítése lehet. Bár az elsődleges felelősség azoké a tagállamoké, amelyek területén nagyszámú roma népesség él, a probléma közös. Egész Európa jövőjét befolyásolja, hogy milyen úton indulunk el most a romák integrációja felé. Őszintén remélem, hogy egy évtized múlva már jelentős sikerekről beszélhetünk ezen a téren, a változások pedig nem csak a statisztikai mutatókban, hanem a helyi közösségek mindennapi életén lesznek lemérhetőek.